Gospođo predsjednice, kao članica Odbora za regionalni razvoj podupirem dijelove izvješća koji naglašavaju da se pri implementaciji kohezijske politike posebna pažnja mora usmjeriti na ključne izazove siromaštva i isključenosti mladih ljudi te djece i ljudi s invaliditetom. Također u potpunosti sam suglasna s dijelovima izvješća koji govore o bottom up pristupu odnosno težnji da se EU fondovi u fazi implementacije trebaju koristiti na integrirani način putem novih teritorijalnih razvojnih instrumenata u kohezijskoj politici, integriranih teritorijalnih ulaganja i lokalnog razvoja vođenog zajednicom jer isti naglašavaju i važnu ulogu koju civilno društvo može imati u navedenom segmentu. Međutim, smatram da zaštita prava i dodjela sredstava ne bi trebali ovisiti o određenim subjektivnim i posve ideološkim čimbenicima kao što je pripadnost arbitrarno odabranim skupinama već isključivo o objektivnim i prije svega mjerljivim kriterijima koji moraju biti jednaki za sve.